Señora presidenta, señora comisaria, soy yo otra vez.

Soy un drogadicto de las políticas sociales y de la Europa social.

Evidentemente esto podría haber sido perfecto, pero, aun así, es un enorme paso hacia la facilitación de la movilidad de los trabajadores, hacia la vigilancia de los abusos, hacia la correcta implementación de los derechos mínimos europeos y, por lo tanto, no puede ser más que bienvenido y apoyado por este Parlamento.